Señor presidente, comisaria, el mensaje es muy claro la política de cohesión no es una cuestión de generosidad, sino de justicia. Debemos aprovechar todo el potencial de nuestras regiones, de nuestros municipios, para reconstruirnos después de esta terrible pandemia, ya que es la inversión más importante para nuestro futuro.

Es la Europa real, es la Europa cercana que queremos, no la Europa que defiende paraísos fiscales.

Queremos una política de cohesión que se centre en reducir desigualdades y que priorice los territorios, que priorice los municipios para no dejar a nadie atrás y que no ponga condicionalidad.